Dat zou betekenen dat ook de hele narco industrie weer in de hoogste versnelling komt, want de FARC leefde van de drugsinkomsten. Van groot belang is dat wij vanuit de Europese Unie de inzet van Emilio Archila steunen. Dat is de man die het vredesakkoord moet uitvoeren om te voorkomen dat we terugkeren naar dood en geweld. Te veel Colombiaanse boeren wachten echter nog steeds op geld dat hun was toegezegd ter compensatie van het zaaien van alternatieve gewassen. Wat kan de hoge vertegenwoordiger doen om dat te verbeteren en te steunen? Het is voor de Europese Unie van strategisch belang de precaire verhoudingen in Latijns Amerika in balans te houden, dus inzet voor de vrede in Colombia en vooral ook het indammen van de verwoestende werking van de narco industrie, een industrie die hier in Europa in de miljoenen loopt. Denk aan de mensen die helaas verslaafd zijn. Maar denk ook aan het vele geweld dat hiermee samenhangt. Het geweld en de drugsoorlogen die ook in onze Europese steden zoals Amsterdam voorkomen.